Herr Präsident! Ein Dankeschön an den Berichterstatter für die konstruktive Art und Weise der Zusammenarbeit bei der Erstellung des Berichts. Finanzielle Mitarbeiterbeteiligung ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir in Europa noch einiges voneinander lernen können. Es gibt ausgezeichnete Beispiele für Modelle der finanziellen Mitarbeiterbeteiligung ich denke an die Stahlstiftung in Österreich, an die sociedades laborales in Spanien, um zwei Beispiele zu nennen. Allerdings ist es mir als sozialdemokratische Schattenberichterstatterin wichtig, darauf hinzuweisen, dass sehr wohl einige Bedingungen eingehalten werden sollten, wenn solche Modelle eingeführt werden. Dazu gehört, dass die Beteiligung freiwillig und für alle Beschäftigten zugänglich sein muss, dass die Sozialpartner entsprechend miteinbezogen werden sollen und dass die Gewinnbeteiligung immer nur ergänzend zum Grundgehalt erfolgen soll. In diesem Sinne denke ich, wenn wir diese Elemente miteinander kombinieren, können wir schon einiges für die Zukunft auf den Weg bringen, allerdings Schritt für Schritt und nicht überhapps, wie man auf Österreichisch sagen würde.